De Commissie heeft intern een werkgroep gevormd, bestaande uit hoge ambtenaren die erop moet toezien dat de regelgeving niet te erg wordt.

Op initiatief van het Parlement is een werkgroep buiten de Commissie gevormd die staat onder leiding van de vroegere minister president van Beieren, de heer Stoiber.

De interne werkgroep van de Commissie of de werkgroep Stoiber van buiten de Commissie? Dan wat betreft de regelgeving zelf. Die wordt uitgevoerd door de lidstaten, soms door vijf tot elf verschillende controle instanties in de lidstaten. Dat is veel te veel. Zou het niet mogelijk zijn dat de Commissie ook gaat samenwerken met de particuliere sector, die ook al sterke eisen stelt en daardoor vaak de controle van de lidstaten overbodig maakt?